Je pense notamment à la question de la sécurité alimentaire, qui est un objectif essentiel de l'agriculture. Je pense aussi à l'importance de conserver les deux piliers de la politique agricole commune, comme M.

Je songe également à une répartition plus équitable des fonds de la politique agricole commune entre les agriculteurs européens, ainsi qu'à la nécessité d'un budget à la hauteur des enjeux alimentaires et territoriaux et de la gestion des ressources naturelles pour l'Union européenne. Je note par ailleurs que vous avez inclus la suggestion d'appliquer les limites supérieures aux paiements directs. À ce stade, je veux souligner, concernant ce sujet, la contribution substantielle de nombreuses grandes exploitations agricoles à l'emploi rural.

L'ajout d'une composante écologique dans le premier pilier, combinée avec une politique de développement rural renforcée, est aussi un objectif clé pour répondre au changement climatique, mais aussi aux défis environnementaux et pour contribuer à la stratégie Europe 2020. J'ai le plaisir de constater que le rapport souligne l'importance d'un lien plus étroit entre l'octroi des paiements directs et la protection des ressources naturelles. Ma volonté est d'aboutir à un dispositif efficace, de dimension européenne et conforme à l'objectif de la simplification de la gestion des paiements directs. Je défends fermement le découplage des paiements directs, puisque sa valeur a été prouvée par une meilleure adaptation des agriculteurs à une orientation sur le marché, mais j'estime, comme vous le faites aussi dans votre rapport, qu'il faut être concret et réaliste, et que dans certaines situations, pour des domaines spécifiques et des secteurs qui sont économiquement, écologiquement et socialement sensibles,

Ce défi est tout particulièrement vrai dans les zones marquées par des contraintes naturelles fortes.

Nous allons analyser les craintes que vous exprimez dans votre rapport quand vous écartez l'ajout d'une telle composante au premier pilier.

Réserver le bénéfice des paiements directs aux seuls agriculteurs actifs est un autre point de convergence forte entre vos attentes et ma vision de la politique agricole commune pour demain.

Vos suggestions concernant les mesures de marché retiennent aussi toute mon attention. Renforcer la capacité de gestion et le pouvoir de négociation des producteurs et de leurs organisations, la transparence des prix et d'autres mesures relatives à la gestion des risques sont autant de thèmes que je m'engage à examiner en détail dans notre analyse d'impact et à propos desquels j'entends formuler des propositions législatives concrètes. Je partage vos remarques concernant l'amélioration et le renforcement des mesures de développement rural et la nécessité de prendre des mesures pour répondre plus efficacement aux défis du changement climatique, de la biodiversité et de la gestion durable des ressources naturelles.

La politique de développement rural devra offrir un large éventail de mesures de soutien pour répondre à leurs besoins. Je veux aussi analyser ce qui pourrait être construit dans le premier pilier de la politique agricole commune pour les jeunes agriculteurs. Je souhaite que les États membres puissent à l'avenir définir des sous programmes thématiques, des paquets de mesures qui ciblent de manière spécifique les jeunes agriculteurs et qui les reconnaissent comme une catégorie prioritaire pour l'État membre. Je pense à des mesures comme l'installation, la formation professionnelle, les services de formation, les investissements dans la modernisation et la restructuration des fermes.

Je suis prêt à répondre à vos questions.